19. října, je opravdu obrovský kus práce, který byl odveden.

Já chci toto úsilí ocenit. Chci podpořit ty proudy, které směřují k usmíření mezi těmi dvěma státy, a myslím si, že pokud někdo kvůli tomu mění ústavu, tak myslím, že to úsilí tímto demonstruje.

ve zprávě se zmiňuje otázka zvláštního státního zástupce, který má došetřit trestné činy z minulosti.